Mais nous ne disons que des banalités sur les politiques d'aide associer la société civile, la bonne gouvernance, lutte contre la corruption en oubliant comment faire des États africains des acteurs de leur développement, comme cela s'est fait en Chine, à Singapour et autrefois dans nos pays. Par la budgétisation du FED, nous supprimons le caractère intergouvernemental indispensable à l'efficacité et à la bonne coopération selon le principe de subsidiarité. Ce qui est plus grave, l'esprit de Lomé axé sur le co développement, qui demandait des accords privilégiés pour l'achat des matières premières, qui demandait un certain protectionnisme pour développer l'emploi et l'activité sur place, cet esprit, déjà en partie abandonné avec les accords de Cotonou, nous l'oublions et conditionnons même notre aide à l'ouverture

nous détruisons en cela l'économie locale africaine.